Señor presidente, bienvenido a este debate para poner de manifiesto las incoherencias de la Comisión. Porque por un lado le abren un expediente a Hungría, a Polonia y a Chequia por no aceptar falsos refugiados, que luego degüellan cabezas de profesores en Francia y, sin embargo, sí que abren expedientes a Chipre o a Malta por dar visados a inversores sin vínculo con la Unión Europea. Bienvenido lo de los vínculos genuinos con Europa, pero aplíquenlo a toda la política inmigratoria. Porque ¿qué vínculos genuinos con Europa tienen los miles de inmigrantes agolpados en las costas de Argelia, de Libia o de Marruecos?

Dejen de decir que los europeos necesitan miles de inmigrantes para pagar las pensiones, porque no es cierto. Las naciones no son dinero. Las naciones son lazos espirituales, familiares y culturales de comunidades históricas y han de ser respetadas. No queremos visas para especuladores, narcotraficantes y mafiosos.